Gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönet jár a biztos úrnak is a támogatásáért. A Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően új korszak kezdődött az európai együttműködés terén, így a Parlament számára is.

Különösen értékesek azon pontok a jelentésben, amelyek felhívják a figyelmet a kkv k hatékonyabb bevonására a hatásvizsgálatokba. A vállalkozások támogatásához hozzátartozik az ésszerű szabályozási háttér és egyszerű adminisztráció biztosítása. A hatásvizsgálatok összefoglalói pedig a Parlament munkáját segítik. Megfelelő irányt vett az uniós jogalkotás, ahol kulcskérdés az intézmények és nemzeti parlamentek jó együttműködése. Februári állásfoglalásunk garantálja az Európai Parlament számára a teljes körű és egyenrangú jogalkotási tájékoztatást.